Namreč, državljani težko razumejo, da na primer razvite države, kot je Danska, že skoraj polovico elektrike pridobivajo iz vetrnih elektrarn, mi pa jih v nekaj desetletjih ne moremo postaviti niti toliko, kolikor imamo prstov na roki. Avstrija ima na Muri trideset elektrarn, mi pa ne dopuščamo niti resnega načrtovanja, raje bomo kurili uvozni premog in onesnaževali Slovenijo. Marsikaj smo zamudili v tem projektu stoletja za našo regijo, med drugimi tudi možnost, da bi zagotovili plovnost ob reki Savi, a ne smemo dopustiti, da bi ustavili, kar smo z veliko muko dosegli že sedaj. Po oceni Slovenske nacionalne stranke gre tu za resen problem, zaradi katerega ima država po našem mnenju veliko škodo, saj takšne razmere ovirajo hitrejši razvoj države. V skladu z dvestošestinštiridesetim členom zahtevam splošno razpravo v državnem zboru, saj nenazadnje vemo, kaj se je dogajalo tudi pri Magni nedolgo tega nazaj. Hvala.